Hvala za besedo. Gospod Siter, nisem vas mislil v zvezi s tem, kar ste rekli, jaz sem navedel v svojem izvajanju zdravstvenega osebja, to sem pa izhajal predvsem iz tega, ker se zgodi, da pridejo posamezni oškodovanci v ambulanto, zdravstveni dom in zdravstveni delavci ne javijo, da so bili pač maltretirani. S tega stališča ni bilo govora o nobenih strokovnih delavcih, ker glede na moje izkušnje v lokalni samoupravi smo s socialnimi in strokovnimi delavci zelo dobro sodelovali in še zmeraj sodelujemo in vem, da je pri njih srčnost sigurno na prvem mestu. Tako da iz tega izvajanja, sem pogledal točno, kaj sem povedal, zdravstvenega osebja, sem mislil pa predvsem to, da bi morali posamezniki, tudi mi, ki se prijavljamo v življenju, če opazimo pri sosedih, bilokje drugod kakšno nenormalnost pač javiti na center za socialno delo ali pa policiji. Tako da samo to bi prosil kot obvestilo.